A jelentés tárgyalásakor kiemelten szem előtt kell tartanunk a fogyasztók érdekeit. Törekedni kell a pontos megjelölésekre, címkézésekre, hiszen ezek azok az intézkedések, amelyek révén megjeleníthető az Európai Unió hozzáadott értéke a fogyasztók számára. A jelenleg hatályos jogszabályok eltérésre adnak lehetőséget. Ez versenyhátrányt jelent az Európai Unió számára, azaz eljött az ideje a jelenlegi piaci viszonyoknak megfelelő jogszabályi felülvizsgálatnak. Lehet, hogy az előadónak igaza van, hogy nincs elegendő bizonyíték a felhasznált veszélyes anyagok lehetséges hatásairól. Lehet, hogy nincs igaza, és érdemes ezt a kérdést alaposabban megvizsgálni. Fontos értékelnünk azt is, hogy van e ok okozati összefüggés az allergiás reakciók és a textiltermékekben használt szintetikus szálak, színezőanyagok között.